Herr Präsident! Es mehren sich meiner Meinung nach die Anzeichen, dass der Syrien Konflikt sich zu jenem brandgefährlichen religiösen Krieg auswächst, den Experten längst befürchten. Einst kämpften ja bekanntlich syrische Sunniten im Irak Krieg, nun können sich die Glaubensbrüder revanchieren. Nicht nur jahrhundertealte Stammesbeziehungen, sondern auch die gemeinsame Religion verbindet eben. Und nicht zuletzt versuchen die sunnitischen Araber an der westirakischen Grenze damit auch ihre eigene Position gegenüber der schiitischen Zentralregierung in Bagdad zu stärken. Als ob dies und die Einmischung des Iran nicht schon genug an Konflikten wäre, mehren sich auch die Anzeichen, dass Al Qaida in Syrien mitmischen will. Eine UN Blauhelm Mission hat meines Erachtens angesichts des russischen Vetos keine wirklichen Chancen, abgesehen davon, dass eine solche überhaupt nur im Falle eines Waffenstillstands Sinn haben würde. Die EU sollte sich also in diesen Hexenkessel an Konflikten nicht noch tiefer hineinziehen lassen, denn an einer religiösen Auseinandersetzung könnte sie sich wirklich die Finger verbrennen und spektakulär scheitern.